u? Wat heeft u gekregen?

Het zuidoosten van Turkije is oorlogsgebied.

IS. De regering leverde onvoldoende inspanningen om te voorkomen dat buitenlandse strijders, geld of uitrusting Syrië bereikten.